Este clar că tranziția către o societate democratică, pluralistă, prosperă nu poate fi una rapidă sau ușoară într o țară ca Libia, dar, pentru a reuși, trebuie să și ducă la îndeplinire angajamentele și să accepte sprijinul nostru. Pentru că Libia a fost o țară bogată în resurse, și mă refer aici la petrol, în primul rând, mulți migranți au lucrat sau lucrează în această țară. Și, fără vina lor, cei mai mulți dintre ei au fost prinși la mijloc în conflictul care a izbucnit în Libia. Din păcate, și în acest moment, mulți străini sunt supuși abuzurilor și încălcărilor drepturilor omului, iar condițiile celor care se află în detenție sunt absolut inacceptabile și revoltătoare.